Bevor ich auf die institutionellen Fragen eingehe, möchte ich eine kurze Bemerkung zu Kopenhagen machen.

Aber am Ende dieses Prozesses müssen verbindliche Ziele stehen.

Daher müssen wir hier eine klare Sprache sprechen.